Madame la Présidente, lors de l'investiture de la nouvelle Commission européenne, Jean Claude Juncker et Marianne Thyssen ont mis en avant le rôle déterminant du dialogue social. Ce dialogue est essentiel, mais nous devons reconnaître qu'il ne se porte pas bien aujourd'hui, en particulier en ce qui concerne le dialogue social interprofessionnel. Le récent trentième anniversaire du lancement du dialogue social à Val Duchesse a été l'occasion d'une conférence de haut niveau qui, par sa réussite, a démontré l'attachement de nombreux acteurs à ce dialogue mais surtout leur attente

La Commission européenne a raison de vouloir relancer ce dialogue, qui dépend de la volonté des partenaires sociaux mais aussi de l'énergie qu'emploiera la Commission à définir une méthode pour les accompagner. Cette démarche doit leur permettre de retrouver le chemin d'accords qui les engagent concrètement, tant au niveau sectoriel qu'au niveau interprofessionnel.

Elle sera crédible si la Commission s'appuie sur ces accords en leur donnant le poids et la place qu'ils méritent.